Sigur, înțeleg și susțin aspirațiile noastre, înțeleg și promovez valorile noastre, dar mă tem, stimați colegi, că ele se vor zdrobi, încă o dată, de Marele Zid Chinezesc. N aș vrea să vorbesc despre ceea ce ne desparte, suntem două lumi și două culturi diferite nici Confucius nu este Aristotel, nici Deng Xiaoping nu este Václav Havel, dar aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce ne leagă. Ne leagă drumul mătăsii, ne leagă interesul comercial din istorie, ne leagă o viziune despre modernitate și mondializare care pornește de la Deng Xiaoping.

Important este ca acest parteneriat economic și strategic să fie viabil, pentru că, atâta vreme cât noi vom vorbi și vom reglementa la Bruxelles grosimea sticlei din care se produc paharele în țările noastre, ale Uniunii Europene, cetățenii noștri vor bea și apa și vinul din paharele produse în China.

Pentru că, de fapt, aici stă marea provocare cât de viabili suntem unii și alții în fața globalizării. Cred că, dacă vom lucra împreună într un parteneriat de bună credință, vom avea o șansă împreună, dincolo de dimensiunea geografică și dincolo de valori și aspirații. Aș vrea însă să vorbesc despre un al doilea lucru care ne leagă situația securitară în care China s a implicat și a sprijinit un proiect global de securitate.